Das ist in der Tat eine sehr lebhafte und engagierte Debatte gewesen. Ich möchte mich bei allen bedanken und nochmals in Erinnerung rufen und wiederholen und bestätigen Regionalpolitik ist eine Investitionspolitik, die alle Regionen zu umfassen hat, die integriert zu betrachten ist, deswegen auch definitiv ein Schwerpunkt im Hinblick auf die Städte, aber auch deshalb, weil gerade in den Städten verschiedene Politikbereiche konzentriert auftreten Energieverschwendung, Energievermeidung, Energienutzung, Transport, soziale Problematik alles Faktoren, die eine gesamthafte Betrachtung erfordern. Die Anfragen bezüglich einer Vereinfachung der Regeln finden bei uns großen Zuspruch, aber ich bitte Sie auch um Verständnis, dass wir hier auch den Bedürfnissen der Steuerzahler Rechnung tragen müssen, und wenn heute mehrfach die Rede davon war, die Dinge zu vereinfachen, dann auch in einer Art und Weise, dass wir für verschiedene Fonds nach Tunlichkeit einheitliche Regeln finden, soweit das möglich ist. Ich bedanke mich für die Diskussion und den Rückhalt des Parlaments, möchte Sie aber auch auffordern, Ihre Stimme auf nationaler Ebene zu erheben, um für das zu werben, was Sie heute getan haben, damit Regionalpolitik auch in der Zukunft das Herzstück der europäischen Politik darstellt.